Mi pare che stia ponendo un problema di natura più generale. È chiaro che, se si va verso la direzione delle risorse proprie, si diminuiscono quelli che sono i trasferimenti dagli Stati membri. Questa è una scelta di campo, ma anche per rafforzare l'Unione europea. Penso che Lei non sia d'accordo perché ha chiaramente una posizione politica preconcetta purtroppo il dialogo, quando ci sono preconcetti, è molto difficile.